El País Vasco fue socio fundador, en 2012, de la Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible. Nuestra economía crece reduciendo emisiones y nuestro país preside la sección europea de The Climate Group, que vincula a cuarenta y cuatro gobiernos regionales y locales de todo el mundo. Nuestro presidente, el lehendakari Iñigo Urkullu, presentó en París la aportación de este grupo para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020 y al 80 para el año 2050, en un área habitada por 315 millones de personas, que suponen una octava parte de la economía mundial. El plan incluye datos homogéneos, compromisos concretos y mecanismos de evaluación transparentes para todos los participantes.